Señor presidente, señor comisario, esta semana hemos visto cómo el nuevo Gobierno xenófobo de Italia, saltándose la ley internacional, cerraba sus puertos al buque Aquarius y a sus 629 pasajeros salvados del mar. Y, hemos visto cómo el nuevo Gobierno de España se ofrecía a acogerlos. Es un noble gesto, sin duda, pero todos sabemos que con gestos no solucionaremos el problema de fondo. El peso de la crisis migratoria y de refugiados recae sobre los países del Sur. Necesitamos una política europea justa y generosa con los refugiados, eficaz en sus mecanismos y equitativa entre los países, que demuestre que la Unión respeta los valores sobre los que se funda. Esta Cámara tiene que presionar al Consejo para que deje de bloquear la reforma del Reglamento de Dublín. Presionarlo con todos los medios legales a su alcance. Y digo con todos, todos, incluidos los que están previstos en los Tratados, porque están en juego miles de vidas y está en juego el